Najlepša hvala. Spoštovani zbrani, gospe in gospodje! Na začetku v stališču poslanskih skupin je se odvila polemika, da Nova Slovenija ta predlog sprememb zakonodaje, ki so v dobrobit podjetnikom, obrtnikom, samozaposlenim, v Levici bi rekli prekarcem, ne, vlaga že desetič ali ne vem kolikokrat. Jaz obljubim še eno stvar, še večkrat bomo to vložili, dokler nekoč to ne bo sprejeto. Pa tokrat smo dobili še en argument več, zakaj smo Novi Sloveniji te spremembe zakona spremenili. Predlagali, a veste zakaj? Zato ker politične stranke, SMC, LMŠ, SD, Desus in Stranka Alenke Bratušek, s temi političnimi strankami je bila ta zakonodaja, tako regresni zahtevki kot bolniške, usklajena v predlogu koalicijske pogodbe takrat, letos poleti z Novo Slovenijo. Mi smo to že vse uskladili. In je zdajle dejansko razumem Alenko Bratušek, da kar se dogovoriš s to vladajočo koalicijo, očitno popolnoma nič, nič ne drži. Gospod minister je dejal, da dajemo napačne signale. Ni res. Nova Slovenija s tem ne daje napačnih signalov, ampak da pozitivne signale za pomoč podjetnikom in obrtnikom. Ob tem naj navedem nekaj podatkov. Gospodarstvo se ohlaja, gospodarska rast po napovedih OECD-ja tudi v Sloveniji za naslednje tri leta bo padla. Torej kaj lahko mi danes naredimo, ko nam gre še dobro. Ravno to, da izboljšamo poslovno okolje za naše gospodarstvo. Državni sekretar na iz ministrstva za delo dejal, ni mogoče doseči samozaposlenih oseb z našimi ukrepi. Seveda jih je, jih je mogoče, ravno z našim ukrepi bomo dosegli samozaposlene osebe, prekarce, Mnogokrat tudi tiste, ki zaradi tega, da so, da več zaslužijo, se odpovedo svoji socialni varnosti, svojim prispevkom in odprejo raje espe, kot da so zaposleni. Torej, koalicijska pogodba, ko je bilo že vse usklajeno, je bila pomemben razlog, da smo v Novi Sloveniji ponovno rekli, morda pa tokrat bo, ker ta koalicija besedo drži, pa figo, temu ni bilo tako. Nadalje, če grem najprej k regresnim zahtevkom, kar predlagamo, pa bolj podrobno. Najprej dajmo razločiti, kaj je nekaj, kar je namenoma, namerno, in nekaj, kar je malomarnost. Kar škoda oziroma poškodbe, ki so plod nemirnosti, da jih, da so se povzročile namenoma, se pravi jih bo nosil tudi naprej delodajalec, celotno škodo. Kar pa gre za malomarnost, je pa razlika. In predlagamo tukaj malomarnost, dvajsetkratnik najnižje pokojninske osnove, kar znese ta trenutek petnajst tisoč evrov ali ali pa povračilo iz tistega bazena nič cela triinpetdeset odstotka, kar delodajalci že zdaj plačujejo v obvezno zdravstveno zavarovanje. In zdaj vas jaz nekaj vprašam. Če vi nekaj vplačate, v tem primeru gre za nič cela triinpetdeset odstotka, v zdravstveno blagajno, zakaj potem do tega zneska niste upravičeni. Gospod minister, ki ga zdaj več z nami ni, jaz vas sprašujem, zakaj ta denar ni namenjen podjetnikom in obrtnikom za te poškodbe pri delu. Zakaj ne, če vplačujejo za ta namen? V čem je tukaj problem? In ko govori minister o dolgoročni rešitvi z naslednjo zakonodajo, to je vedno tako, se z ničimer ne strinjaš, potem rečeš, bomo nekje sistemsko nekoč uredili. Ampak jaz bom šel tokrat naprej, do samih primerov. Prvi primer, podjetnik, espe, brez zaposlenih, govorimo o samozaposleni osebi, o najranljivejšem, ki so mnogokrat primorani k temu, da odprejo espe. No, in ta podjetnik se je ukvarjal s slikopleskarsko oziroma oziroma fasadersko dejavnostjo, je od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejel regresni zahtevek za petinsedemdeset tisoč evrov. Petinsedemdeset tisoč evrov. Zakaj? Namreč, pri opravljanju slikopleskarskih del je padel z lestve, pri čemer ne zna pojasniti razloga, zakaj se je to zgodilo. Tudi rekonstrukcije dogodka ni bil sposoben narediti, saj je bil en mesec v komi. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mu sedaj očita, da ni imel ustrezno fiksirane lestve. Zaradi poškodbe se je invalidsko upokojil, njegova pokojnina pa znaša koliko? Borih štiristo evrov. In zato mu zahtevek v višini petinsedemdeset tisoč evrov predstavlja kaj po vašem mnenju? Tistim, ki nasprotujete tej spremembi te zakonodaje. Kaj? Nekaj, kar je nemogoče, da bo izplačal. In predmet tega je nepremostljiva ovira in edino premoženje, ki ga ta, nekoč podjetnik ima je manjša hiša na podeželju, ki je sedaj predmet izvršbe, saj kot podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem kot kot espe, kot samozaposlena fizična oseba. In na ta način bo ta človek postal - kaj? Socialni problem države. Socialni problem države. Daj povejte mi nasprotniki teh sprememb zakona eno stvar, pričakujem v nadaljevanju diskusije, kako temu človeku pomagati, kot pa po predlogu Nove Slovenije. In se strinjam z vsemi tistimi, ki pravijo, da so kočevski medvedi bolj zaščiteni kot pa podjetniki espeji, samozaposlene osebe ali pa v Levici rečejo prekarci. Mnogi morajo iti tudi po pomoč, na socialno pomoč zaradi tega, ker je ta sistem neurejen. Drugi primer, ki se je zgodil pred petimi leti, se je v podjetju, ki se ukvarja s strojnimi instalacijami, delavec poškodoval pri delu. Zaposleni je imel opravljen izpit iz varstva pri delu in je bil poučen o vseh napravah, ki jih je uporabljal. A nesreča naj bi se zgodila zaradi malomarnosti delavca, ki je padel čez nižji zid. Podjetnik je seveda prejel regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v vrednosti več kot sedemdeset tisoč evrov. Zadeva je še danes na sodišču, ampak ta podjetnik mora sedaj plačati vse stroške od povoja, bolnišnične oskrbe do prevoznih stroškov. V podjetje prišla tudi policija in direktorja podjetja kazensko ovadila. Zaradi kazenske ovadbe podjetje zdaj ne more več sodelovati niti pri javnih razpisih, pa čeprav za nesrečo ni kriv direktor. Kaj sledi temu podjetju? Temu podjetju sledi zdaj stečaj. In jaz vas sprašujem, a to pošteno, a to pravično? Mi s to zakonodajo želimo urediti, da podjetja zaradi regresnih zahtevkov, ki navzgor niso omejena in lahko so nekaj deset tisoč evrov, ne bodo propadala. In ko LMŠ govori, da kaj imajo, samo kaj imajo zaposleni v teh podjetjih od tega. Ja, ravno to, da imajo tudi varnost, kim delo, zmožnost dela zaposleni v tem podjetju. Bodo šli na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, na cesto bodo šli. A je to ta varnost, o kateri govorimo? Kako je to urejeno v tujini? Zaradi tega, ker prej je kolega Mesec, jaz sem vesel, da je prišel nazaj v dvorano, dejal, da v bistvu mi želimo odpreti tukaj trg zavarovalnic in tako dalje. Ja, mi seveda želimo konkurenčnost na področju sklepanja zavarovanj, tudi obveznega zavarovanja. Mi to odkrito povemo zaradi tega, ker vsaka konkurenčnost je dobrodošla tudi na tem področju. Ampak prosim vas pa eno eno stvar, ne primerjati sistema v Združenih državah Amerike slovenskim sistemom zaradi tega, ker jaz ne poznam niti enega Slovenca, ki je šel v Združene države Amerike, pa sedaj si želi iz tistega bednega sistema vračati nazaj. Ali pa ne vidim gruč ljudi, ki bi čakale na zdravstvene oskrbe iz Amerike tukaj v Sloveniji. Povejte mi, koliko ameriških državljanov prihaja v Slovenijo po zdravstveno oskrbo ali pa v Venezuelo, kamorkoli. Kako je to urejeno v tujini? V nemški ureditvi zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni delodajalec praviloma ne odgovarja delavcu za nastalo škodo s poškodbo pri delu ali poklicno boleznijo. Argumentov ob tem je več, in sicer da je da je delavec popolnoma oškodovan z dajatvami iz omenjenega socialnega zavarovanja, da bi odškodninski zahtevek lahko našel socialni mir v podjetju in da ne bi prišlo do dvojnega oškodovanja. Izjema obstaja le, če je poškodba pri delu povzročena namenoma, torej kar mi govorimo, kar pa je seveda redek primer. Tudi ne poznam delodajalcev, ki bi namenoma nekaj naredili, da se bi delavcem potem zgodilo. Kdor takega delodajalca pozna, naj dvigne roko in naj ga takoj prijavi inšpekciji, takoj. Iz odgovornosti delodajalca so tudi v Nemčiji izključene vse oblike malomarnosti. Podobno je v avstrijski ureditvi, kjer delodajalec odškodninsko odgovarja delavcu le v primeru namena, v primeru malomarnosti se zagotavljajo dajatve iz obveznega zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni brez hkratne odgovornosti delodajalca. Tudi v italijanski ureditvi je delodajalec oproščen civilne odgovornosti za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen svojega delavca. Ta ne more biti oškodovan - v Italiji govorim, od svojega delodajalca za škodo, ki bi presegala dajatve iz socialnega to velja tudi, če je delodajalec kriv za za povzročeno škodo. Oprostitev odgovornosti pa ne velja, če sodišče ugotovi, da škoda povzročena povzročena s kaznivim dejanjem delodajalca ali pa njegovega delavca. Posebnost italijanske ureditve pa je, da se pogosto ugotavlja, da je poškodba pri delu ali poklicna bolezen povzročena s kaznivim dejanjem, zato je pomen oprostitve delodajalčeve odgovornosti v praksi manjši. Glede ureditve oziroma urejeni so tudi regresni zahtevki nosilca zdravstvene zdravstvenega zavarovanja, torej za poškodbe pri delu in poklicne bolezni proti delodajalcu, povzročitelju škode. Pa gremo, recimo v nemški ureditvi je regres možen le, če je delodajalec škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. Upošteno upoštevano je tudi, da lahko neomejen regres, še posebej pri težjih poškodbah pri delu, ogrozi obstoj povzročitelja škode. Ker ravno to je bistvo, se pravi, da nekdo, ki dobi kazen - primer, kakor ta podjetnik, ki sem ga prej omenil, petinsedemdeset tisoč evrov, ne propade, ampak, da plača petnajst tisoč evrov, da je omejeno navzgor in da podjetje funkcionira naprej, kajti če podjetje propade, kdo je na slabšem? Vsi, ta podjetnik, zaposleni, ker nimajo več zaposlitve, in država, več prispevkov pa davkov od tega podjetnika. Če želimo pripeljati v to državo tuje investicije, tuje investitorje, potem je prav, da to uredimo. Vesel sem stališča ministra za zdravje, ki pravi, da bomo to nekoč nekje uredili. nekaj se premika, ne razumem pa res poslanskih skupin, ki ste se z nami že dogovorile oziroma stranke, ki ste se z nami julija in avgusta že dogovorile, da bo to urejeno, zdaj pa pravite, da to ni v redu, zlasti LMŠ-ja ne razumem, SMC-ja, vi ste na pogajanjih govorili, da to potrebno urediti, ta del glede regresnih zahtevkov. Kar se pa tiče druge drugega ukrepa, ki ga predlagamo. To pa je, to pa je skrajšanje bolniškega nadomestila oziroma plačevanja za bolniško nadomestilo. Problem je v tem, da samozaposlene osebe so primorane delati bolne, dobesedno. Za espeje posameznike, verjemite, bolniških ni, ker vsak dan, ko so na bolniški, imajo izpad, izpad iz prometa, izpad konkurenčnosti. A mislite, da nekdo, ki je espe posameznik, pa je podizvajalec nekemu velikemu podjetju ali pa pač podizvajalec, da ga bo ta čakal, ta naročnik, da bo on ozdravel? Ne, ne bo ga čakal, dobil bo drugega podizvajalca in te ljudje delajo bolni. Poznamo veliko teh primerov, potem grejo, na primer, če grejo na bolniško in potem ZZZS bolniško odpre, po tridesetih dneh pridejo spet delat in tako dalje. Tudi delodajalci nekateri, tukaj pa res lahko potem izkoriščajo delavce tudi na te načine. In mi, kar želimo, je samo skrajšanje, s kje bi ta prispevek nadomestili. Glejte, po drugi strani jaz Levice res ne razumem. Govorite v pomoč delavcem, tukaj pa jim krajšate vso celotno zgodbo. In tudi glede financ v v ZZZS-ju tam proračun je zelo veliko, so tudi zmožnosti drugih prilivov, kjer bi lahko dobili to to nadomestilo. Zlasti pa je ta stvar v dobrobit delavcem. Tisti, ki govorite v svojih stališčih in govorili ste, da nimajo nič od teh sprememb zakona zlasti zaposleni. S temi spremembami zakona smo na boljšem so na boljšem tako delodajalci kot tudi sami zaposleni.